forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá fjármála og efnahagsráðuneytinu þar sem óskað er frests til sextánda desember á til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn